Also uns geht es darum, Unternehmerschaft aus der Kriminalisierung herauszukriegen.

Das müssen wir verbessern!

Deshalb Unternehmer brauchen Freiheit, das ist die zentrale Herausforderung! Wie können wir entbürokratisieren, entkriminalisieren?

auch zu ERASMUS für junge Unternehmer!

Danke, Herr Kollege Creutzmann! Das ist eine historische Leistung, die Sie hier erbracht haben. Sie werden in die Geschichtsbücher des Unternehmergeists eingehen!